frú forseti ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga um um rannsókn á stöðu heimilanna sem ég flyt ásamt með fjórtán

þetta frumvarp var lagt fram þann þrjátíu ellefu tvö þúsund og tíu og á sama tíma eða um svipað leyti var lagt fram frumvarp frá hæstvirtri ríkisstjórn þann átján ellefu það er tólf dögum áður um að leysa sama vanda en þó á nokkuð annan og eiginlega gjörólíkan hátt

nóv tvö hundruð og sjötta mál frá ríkisstjórninni um ráðstafanir til breytingu á lögum um verðtryggingu sem var svo afgreitt sem lög númer hundrað fimmtíu og eitt tvö þúsund og tíu sem tók á dómi hæstaréttar um gengistryggðu lánin það hefur einkennt alla umræðu um stöðu heimilanna að menn vita eiginlega ekki neitt nýjustu upplýsingar sem liggja fyrir núna

í lok árs tvö þúsund og níu nýjustu upplýsingarnar um heildarstöðu heimilanna eru eiginlega þetta gamlar orðnar rúmlega

upplýsingar allar til meira og minna á tölvutæku formi og röskur forritari gæti safnað þeim saman sennilega á svona þrem fjórum vikum varðandi eftir kennitölum þar rekst hann náttúrlega á persónuvernd og þetta eru afskaplega viðkvæmar upplýsingar

frá öllu kerfinu frá lífeyrissjóðum frá íbúðalánasjóði frá launagreiðendum skattinum og svo framvegis kemur inn í hugann

er ekki ráðuneyti er ekki framkvæmdarvald það sem þetta frumvarp gengur út á er að þessum upplýsingum verði strax safnað saman að hagstofan mundi safna saman upplýsingum frá öllum þeim aðilum sem eru með upplýsingar sem varða hag heimilisins það ákvæði er af ásettu ráði haft opið þannig að ef menn þegar líður á rannsóknina komast að því að það vantar einhverjar upplýsingar til dæmis um leigjendur þá sé hægt að afla þeirra annars staðar þá er enn fremur gert ráð fyrir því að hagstofan geti framkvæmt úrtakskönnun til þess að fylla upp í upplýsingar um stöðu heimilanna nú má segja að lögin sem ég nefndi áðan sem tóku á vandanum sem

og hvað þeir skulda og alveg aðallega hvað þeir skulda og bankarnir vita ekki hvað þeir eiga þeir vita það reyndar sífellt betur og betur og það er svona eftir að þessi lög voru setta þarna númer hundrað fimmtíu og eitt tvö þúsund og tíu að þá liggur miklu betur fyrir hvað einstaklingar skulda og hvað bankarnir eiga þannig að hvort fjármálakerfið stendur undir sér eða ekki þó er það ekki alveg ljóst það eru að falla enn þá dómar frá hæstarétti sem breyta stöðunni allverulega frá viku til viku þess vegna hefðu svona upplýsingar verið mjög nauðsynlegar alla vega á sínum tíma og það er spurning sem ég ætla nú háttvirtur nefnd að fjalla um

þetta frumvarp sem hér um ræðir gengur út á það að hagstofan safni ársfjórðungslega öllum þessum upplýsingum sem eru nauðsynlegar til þess að fá upplýsingar um stöðu heimilanna og hjá opinberum aðilum fjármálastofnunum lífeyrissjóðum sjúkrasjóðum háskólum og svo framvegis lánasjóðnum og þetta verði keyrt saman eftir kennitölu og síðan dulkóðað með dulkóðunarlyklum sem eru nægilega öruggir það er sérstakt ákvæði í þessu sem er nýmæli að gögnunum skuli safnað á einn stað hjá hagstofunni

og skulu hagstofustjóri og staðgengill hans geyma eitt par af dulritunarlyklum framkvæmdastjóri persónuverndar og staðgengill hans geyma eitt par og framkvæmdastjóri fjármálaeftirlitsins og staðgengill hans geyma eitt par það er ekki hægt að opna gögnin nema allir þrír lyklarnir komi saman og þá er hægt að bæta við gögnum eða eyða gögnum eða vinna úr skránni það sem talið er nauðsynlegt að vinna aðallega gengur það út á það að það sé ekki hægt að bæta við gögnum það þarf að dulrita þau áður en þau eru sett inn í kerfið og og þar liggur vandinn og þá eiga þessir þrír lykla að notast mér skilst að það sé komið það mikið öryggi í þessa lykla að jafnvel upplýsingar um kjarnorkuvopn séu geymd á netinu á þessu formi eftir að búið er að dulrita þau það er svo erfitt að brjóta lyklana eða nánast útilokað með því að hafa þessa þrjá óháðu aðila til þess að gæta þessara lykla ætti að nást nokkuð mikið traust á það að þessar upplýsingar fari ekki á flakk en þær verða náttúrlega óskaplega mikilvægar þegar hægt er að sjá hvað hver einstök fjölskylda eða hver einstaklingur hvað hann á og hvað hann skuldar og hvað hann hefur í tekjur og allar upplýsingar um hann sem eru nauðsynlegar til þess að átta sig á stöðu heimilanna það eru mjög stíf og ströng refsiákvæði í lögunum það er að sá sem brýtur trúnað eða leynd sem lög þessi áskilja skal sæta fangelsi allt að tíu árum þetta er sem sagt haft mjög strangt vegna þess að þetta má bara ekki fara á flakk þessar upplýsingar nú er spurning hvað menn telja brýnt að svona upplýsingar komi fram það var síðast í blöðunum

hún er yfirleitt verðtryggð og það gleymist í allri umræðunni það hefur lítið verið fjallað um þennan hóp og það er alveg með ólíkindum að hæstvirt ríkisstjórn sem telur sig vera velferðarstjórn skuli ekki sinna þeim sem ekki eiga húsnæði og leigja hún hefur aðallega verið í því að sinna þeim sem eiga húsnæði og skulda og gleymir þessum hóp og svo gleymir hún öðrum hóp sem er tiltölulega vel settur og það eru held ég um tuttugu og sjö þúsund heimili af hundrað tuttugu þúsund sem eiga skuldlausa fasteignina sem þeir búa í sem er afskaplega jákvætt sem sagt þeir skulda ekki neitt eða skulda ekki í húsnæðinu það getur verið að þeir skuldi eitthvað fyrir utan það þetta frumvarp tekur dálítið öðruvísi á málum og annað frumvarp sem ríkisstjórnin flutti þann átjánda nóvember tvö þúsund og ellefu og liggur enn í háttvirtri efnahags og skattanefnd er það dálítið undarlegt það hefur ekki verið rætt þar í þeirri

það gengur út á það að ráðherra safni þessum gögnum frá tilteknum aðilum íbúðalánasjóði fjármálafyrirtækjum lífeyrissjóðum lánasjóði íslenskra námsmanna og frá ríkisskattstjóra og hagstofu íslands og síðan frá vinnumálastofnun og frá þjóðskrá frá fjársýslu ríkisins sveitarfélögum og jöfnunarsjóði og frá tryggingastofnun ríkisins og frá umboðsmanni skuldara þarna eru taldir upp þeir aðilar sem eiga að veita upplýsingar og ef menn ætla að samþykkja slíkt frumvarp þyrftu menn að sjálfsögðu í háttvirtri nefnd að kanna hvort þetta sé fullnægjandi til þess að fá góða mynd af stöðu heimilanna það getur vel verið að menn gleymi einhverju atriði eins og sjúkrasjóðum ég benti á það í umræðunni eða öðrum atriðum sem eru óopinber en samt lögbundin það eru sjúkrasjóðirnir það eru stéttarfélög og fleiri aðilar sem eru í rauninni að bæta fólki upp alls konar tjón sjúkrasjóðirnir veita til dæmis styrki til kaupa á gleraugum og annars slíks sem ætti þá að koma fram því að það lagar þá stöðu viðkomandi heimilis ég tel mjög mikilvægt að háttvirt efnahags og skattanefnd fari í gegnum þessi bæði frumvörp það var dálítið erfitt að hafa ekki þetta frumvarp sem ég mæli hér fyrir til samanburðar við þá vinnslu

hálft ár eða eitt ár og tekin ákvörðun um það hvor leiðin er betri og síðan þarf að taka ákvörðun um það hvort það sé gott að láta hæstvirtur ráðherra geyma þessa skrá ég teldi nú að það væri verra og væri betra að hagstofan geymdi það og alveg sérstaklega er ég hlynntur þessari lausn að vera með þessa dulritunarlykla sem eiga nánast að útiloka það að þessar upplýsingar fari eitthvað víðar en á dulkóðuðu formi það er ekki síður mikilvægt finnst mér frú forseti og flutningsmönnum þá er ekki síður mikilvægt núna að fá upplýsingar um stöðu heimilanna þó að þetta frumvarp sé núna rætt tveimur og hálfum mánuði eftir að það er lagt fram fram að að ef nefndin fengi góða umfjöllun fengi umsagnir og annað slíkt mætti vinna þetta innan kannski tveggja þriggja vikna og samþykkja þetta sem lög þá þyrfti náttúrlega að breyta ákveðnum dagsetningum þarna en þetta frumvarp gerir ráð fyrir því að gagnanna sé aflað með miklu miklu hraðari hætti en frumvarp ríkisstjórnarinnar sem gerði ráð fyrir að þetta væri eitthvað sem menn dóluðu við i einhver ár það leggur þá ekki neinn skerf í umræðuna og lausn á vanda heimilanna núna að vita eftir tvö þrjú ár hver staðan var það er núna sem við þurfum þessar upplýsingar við þurfum að vita núna hver er staða þeirra heimila sem verst eru sett og hversu mörg heimili eru í góðum málum eins og ég tel að þau heimili sem skulda ekki neitt í húsnæði sínu þau ættu flest að vera í góðum málum og hvað mörg heimili eru leigutakar og eru sum hver að ég tel og sem ég hef reyndar heyrt af einstökum dæmum í mjög slæmri stöðu frú forseti og hæstvirt ríkisstjórn sem kennir sig við velferð hefur ekkert sinnt þeim hluta fjölskyldna ég legg til að að lokinni þessari umræðu verði þessu máli vísað til háttvirtrar efnahags og skattanefndar sem ég vonast til að taki hratt og vel á þessum málum annað hvort að afgreiða þau og fá þessar upplýsingar með þeim flýti og það fljótlega að hægt sé að taka á vanda heimilanna eða hreinlega að hætta við málin og bara eins og menn hafa gert á fleiri sviðum varðandi vanda heimilanna